Myslím si, že je to víc než přirozené, protože to byla debata, která trvala pět let, která nás ovlivnila, a já bych chtěl poděkovat všem, kteří se jí velmi vážně účastnili.

Chtěl bych také konstatovat, že je pro tuto debatu příznačné, že se nezabývala prakticky vůbec ničím jiným než opting outem a možná trochu málo dobou pracovní pohotovosti. Nebrala v úvahu například doplňkový odpočinek, nebrala v úvahu změny, které byly v rámci noční práce apod. Protože opravdu všechny změny, kterých bylo daleko víc než jenom otázka on call time nebo opting outu, všechny tyto změny se staly do jisté míry rukojmími dvou základních otázek.

Tato směrnice předpokládala určité typy revize, ale nikoli jenom zaměřené na opting out, nýbrž na směrnici jako takovou.

Je to rozhodnutí, které má svou logiku, a pro mě je zcela pochopitelné. Od tohoto okamžiku začal prudce narůstat počet států, které používají výjimku opting out. Důvod je jednoduchý. Ve většině států pracovní doba strávená na pracovišti nebyla prakticky uplatňována jako skutečná pracovní doba a v okamžiku, kdy došlo k tomu, že se musela započítat jako pevná pracovní doba, státy pro to, aby zůstaly v rámci směrnice začaly zavádět opting out. Dámy a pánové, jak už jsem naznačil, situace je komplikovaná, má svou vnitřní dynamiku. V těch pětiletých debatách, které byly velmi hluboké, byly prozkoušeny prakticky všechny možné cesty směrem kupředu. Myslím si ovšem, že naše debata není uzavřená, že je třeba hledat další řešení, protože situace, která existuje teď, prostě není uspokojivá. A není uspokojivá z řady důvodů a nejenom z důvodů doby pracovní pohotovosti, což já osobně považuji za nejzávažnější, nejenom z důvodu opting outu, což je nepochybně podstatná otázka, ale i z řady dalších důvodů, jako je třeba práce v noci,

A organizace pracovního času, která je vyjádřena touto směrnicí, má toto hledisko, nikoli jenom hledisko univerzální. Dámy a pánové, prostě dva spoluzákonodárci nedospěli k dohodě po vážné a dlouhé debatě pěti let, jsme tedy v určitém bodu a je třeba hledat další východisko. Komise je jistě připravena.